Même si on répète tout le temps la même chose, on ne vous oublie pas!.

Je pense que ce serait la pire des choses. Mais la question qu'un membre du Conseil national syrien me posait ce matin, avec des larmes dans les yeux et en me montrant les vidéos de son pays, où se déroulent des cas de tortures épouvantables, c'est est ce que vous allez nous donner des armes? Est ce que vous allez nous donner de l'argent? On ne vous demande pas d'intervenir pour nous, mais est ce que vous allez nous aider? Nous, on veut se battre nous mêmes. Est ce que vous êtes capables de cela? Et je disais ce n'est même pas dans la résolution, parce qu'on me dit que l'opposition syrienne n'est pas assez unie, nous n'avons pas les bons canaux, etc. Mais si nous ne répondons pas à cette question essentielle, quelle crédibilité est ce que nous allons avoir?

Le pays attend de nous aussi des choses concrètes.

Aujourd'hui, quand j'entends des promesses de nouvelle constitution, je me dis toutes ces promesses, nous y avons cru.

La Cour pénale internationale, ça existe pour les crimes contre l'humanité.

Mais je demande vraiment ici, au Conseil et à la Commission, de travailler sur des mesures concrètes, et je demande au Parlement de soutenir cette position.